Señor presidente, Comisión, Presidencia maltesa, cuando al final de cada semestre de presidencia rotativa se reúne el Consejo, lo hace para que los Gobiernos de los Estados miembros hablen entre ellos pero cuando acuden aquí al Parlamento Europeo lo hacen no solo para dialogar, sino también para escuchar a la representación de la ciudadanía, indignada ante el invierno polar al que cruelmente se ha sometido a los refugiados en sus campamentos. Por eso me dirijo a la Presidencia maltesa, —un país que ha sido capaz de sostener su europeísmo a pesar de haber vivido en primera línea la dimensión más dramática de la presión migratoria, que hemos llamado mal crisis de los refugiados, en su dimensión más humana, a rebufo de esta interminable crisis, que se desató en 2008, tan pésimamente manejada— para que exija a los Gobiernos de los Estados miembros que cumplan sus propios compromisos en materia de reasentamiento y de realojamiento, pero sobre todo para que desbloquee el paquete de asilo y el código de visas y la adopción, por fin, de vías legales de acceso a la Unión Europea para los demandantes de asilo y refugio en caso de situación humanitaria grave.

En el Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea tiene que haber una respuesta que pueda llamarse humanitaria, de dimensión humanitaria, para lo que hemos llamado mal crisis de los refugiados.